Spoštovane poslanke in poslanci . Pred vami je predlog rebalansa proračuna dva tisoč devetnajst, o katerem je bilo že veliko povedanega. Zavedamo se, da kljub dobrim gospodarskim trendom nimamo lahkega dela. Popravljati za nazaj in skrbeti za prihodnost je ena najtežjih in najodgovornejših nalog. S predlogom rebalansa nikoli ne bodo vsi zadovoljni. Idealnega proračuna namreč ni. Vendar pa bi se morali vsi proračunski porabniki zavedati, da je pred nami še veliko dela in napora in da bomo morali vsi skupaj najti tudi notranje rezerve . Pri pripravi rebalansa proračuna smo sledili trem ključnim usmeritvam: doseganje nominalnega presežka v javnih financah, zniževanje javnega dolga in zagotavljanje srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. O pripravi predloga rebalansa proračuna smo imeli v mislih tudi zelo pomembne korake, ki nas čakajo, in to so strukturne reforme, ki bodo ta rebalans še nadgradile. Rebalans proračuna je stabilen in razvojno naravnan. Nagovarja vse generacije ter je prijazen za državljanke in državljane . Ne smemo pozabiti, da hkrati zmanjšujemo tudi javni dolg. Kar pomeni, da smo manj zadolženi in da več ustvarimo. Pri zmanjševanju javnega dolga je ta trenutek od nas boljša samo Irska. In tu je prav, da se pohvalimo . Ugodnejši gospodarski in javnofinančni trendi ustvarjajo fiskalni prostor, ki ga je možno nameniti za krepitev domače potrošnje prek izboljšanja dohodkovnega položaja prebivalstva. Hkrati se kot gonilo domače potrošnje krepijo tudi večje domače investicije z namenom, da se omogoči dolgoročni gospodarski razvoj in stabilna gospodarska rast. Krepi se zaposlovanje, podjetje ustvarja več dodane vrednosti in boljše rezultate. Pozitivne razmere na trgu dela omogočajo, da pokojninska in zdravstvena blagajna lažje izpolnjujeta svoje obveznosti. Gospodarskim gibanjem sledi tudi izboljšanje stanja javnih financ . Vlada tudi za leto dva tisoč devetnajst s predlogom rebalansa načrtuje hitrejšo rast prihodkov od rasti odhodkov in predvideva presežek v višini sto štiriindevetdeset milijonov evrov ali nič cela štiri odstotka BDP oziroma nič cela petinpetdeset odstotka BDP, merjena po ESA metodologiji . Gospodarska rast pomembno vpliva na izboljšanje javnih financ, kar se kaže skozi povečane prilive iz naslova davčnih prihodkov. Prihodki predloga rebalansa državnega proračuna so načrtovani z upoštevanjem ključnih makroekonomskih kazalcev iz jesenske napovedi UMAR-ja in veljavne ureditve na davčnem področju. Pri izdatkih je vlada upoštevala zgornjo mejo, kot jo je sprejel decembra Državni zbor, in sicer v višini deset cela šestnajst milijarde evrov. Na višje dovoljene odhodke Državnega proračuna pa so vplivali predvsem novi ukrepi, sprejeti novi ukrepi z uveljavitvijo v letu devetnajst, dogovor glede politike plač v javnem sektorju, vpliv Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, dogovorjena višina povprečnine za občine in višina letnega dodatka za upokojence. Vlada je v predlogu zagotovila tudi več sredstev za prednostne naloge, kot so: zdravje, znanost, infrastruktura, kultura in črpanje evropskih sredstev. Sredstva se za področje znanosti na pretekla leta bistveno povečujejo, kar dolgoročno povečuje konkurenčnost in dodano vrednost gospodarstva, s tem pa se zagotavlja predpogoj za povečanje kakovosti življenja. Za vlaganje in razvoj infrastrukture na različnih področjih delovanja države bo skupno namenjenih osemsto devetindevetdeset milijonov evrov. Za Slovenijo pravilo dolga predstavlja osnovno pravilo , ki ga je vlada pri snovanju ekonomskih politik zasledovala, pri čemer smo si hkrati prizadevali ohranjati pozitiven nominalni saldo sektorja država in na srednji rok posledično skrb za dolgoročno vzdržnost javnih financ. V tem smislu zagotavljamo ustrezno razmerje med zagotavljanjem stabilnosti javnih financ in skrbjo za državljane ter širši razvoj države. Vladi se očita ekspanzivna naravnanost javnih financ. Opozarja se na tveganja neskladnosti. Dovolite, da pojasnim stališče vlade s pomočjo nekaterih dejstev. Komisija je prepoznala, da je saldo sektorja država načrtovan na višji ravni kot oktobra, ko smo ga posredovali v Bruselj, ob predpostavki brez spremenjenih politik. Zvišali smo ga za nič cela dva odstotka BDP. Poudarjam, da je Slovenija v letu devetnajst skladna s pravilom zniževanja dolga in da je Slovenija dosegla napredek pri uresničevanju posebnih priporočil, povezanih strukturnimi reformami. Evroobmočje To je devetnajst držav članic z evro valuto , nam lahko služijo za primerjavo. Se je odločilo za strukturne primanjkljaje v povprečni višini minus en odstotek BDP. Mi pa naj bi dosegli strukturni presežek v višini plus nič cela petindvajset odstotkov BDB. Torej bi se morali razlikovati od evroobmočja, katerega del smo, za ena cela dve odstotne točke BDP samo zato, da zadostimo mehaničnim pravilom, izračunom. V strokovnih skupinah EU že razpravljajo o novem MTO, dostopu do klavzul fleksibilnosti, triletnem roku. Naj poudarim, da ima evroobmočje za leto devetnajst načrtovan primanjkljaj v povprečju minus nič cela osem odstotka BDP. Slovenija pa načrtovani presežek, nič cela petinpetdeset odstotkov BDP. Tudi naš dolg je pod povprečjem. Evropovprečje petinosemdeset odstotkov BDP. Slovenija pa cilja na šestinšestdeset odstotkov BDP. In naša gospodarska rast je dvakrat višja od povprečja evrodržav. Potem je potrebno ustrezno pogledati strukturo izdatkov, se opredeliti od njih in ne le spremljati ex ante in ex post ocene. Slovenija je skoraj vsako leto v preventivni roki pakta ex ante ocenjen kot znatno odstopajoča. Ex post rezultati pa so vedno boljši. Strukturni saldo je bil v programu stabilnosti leta dva tisoč sedemnajst za leto dva osemnajst ocenjen na minus nič cela sedem odstotkov, strani Evropske komisije pa na minus dva cela tri odstotka. Izkazalo se je, da smo bili dejansko uravnoteženi. To je v svoji oceni nazadnje potrdil tudi Fiskalni svet , kljub temu, da je bil prvotno do ocen bistveno bolj kritičen. Če pogledamo izračun srednjeročnega cilja, fiskalno pravilo nič ne reče o njem, strokovnjaki pa že dolgo problematizirajo njegovo formulo izračuna, ker imajo stroški staranja do leta dva tisoč sedemdeset enak ponder, kot je stanje javnega dolga, ki pa je v rokah vlade. Država ima znotraj svojih funkcij najmanj tri vloge. Alokativno, distribucijsko in stabilizacijsko. Ni pa sosledja, prioritizacije. Ni nujno prerazdeljevanje v vsakem trenutku prioriteta. Mogoče je kdaj potrebno stabilnost države, zagotovitev normalnega delovanja, ohranja rasti preko potrošnje pred izpolnjevanjem pravil. Kaj je torej ustrezna pot? Komu se lahko vzame? Zato je prav, da se sodi merila fiskalne politike na srednji rok. Matrika fiskalnega prilagajanja bi torej morala veljati na srednji rok in ne leto za letom zahtevati drastičnih rezov . Tudi analiza Evropske komisije v javnih financah kaže občutno vrzel med dejanskim in zahtevanim fiskalnim naporom držav članic in odstopanja o cilj. In veliko držav v tej tako imenovani preventivni roki odstopa od tega. Naj omenim, da se meje izdatkov dviguje tudi zaradi črpanja EU sredstev. Dinamiko moramo še pospešiti. Nismo rezali investicij zaradi upoštevanja matematične formule. Državni zbor je leto, je leta, je v letu dva tisoč osemnajst kot zakonodajna veja oblasti vse zakone, vse pravice za kar ste imeli, menili, da je za dobrobit Republike Slovenije in njenih državljanov, potrdil. In rebalans ima več kot devetdeset odstotkov sredstev iz zakonskih posledic. Kako naj se torej pogovarjamo o fiskalnem prostoru? Na akademskem ali političnem parketu? Za dosego matematično določenega srednjeročnega cilja v dva tisoč devetnajst bi bila potrebna strukturno zahtevna in hitra javnofinančna konsolidacija, kar bi lahko imelo negativne posledice za nadaljnjo gospodarsko rast in blaginjo prebivalstva. Zato se Vlada Republike Slovenije v okviru novega cikla EU semestra , osredotoča na nov, srednjeročni fiskalni cilj in bo sprejemalo ukrepe ter reforme na način, da bo dosegala ta cilj in spodbujala gospodarsko aktivnost ter dvig produktivnosti. Slovenija bo nadaljevala tudi z aktivnostmi za doseganje dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Vlada Republike Slovenije se bo odzvala spomladanskimi dokumenti EU semestra in ustrezno naslovila srednjeročne izzive. Pot javnofinančne konsolidacije, kot bo začrtana naslednji mesec, z okvirom dva tisoč dvajset - dva tisoč dvaindvajset in novim srednjeročnim ciljem, ki mora omogočiti, ki da z oblikovanjem osrednjega spleta ekonomskih politik zagotovimo ne samo cilja in stabilnosti javnih financ, temveč tudi ustrezno raven gospodarske rasti in blaginje prebivalstva. Naj še enkrat poudarim, da smo s predlogom rebalansa proračuna postavili tudi temelje za strukturne reforme, ki so pred nami. Zato predlagam Državnemu zboru, da predlog rebalansa sprejme. Hvala lepa. Hvala, gospod minister, za vašo predstavitev.